Az egyik kollégám, egyik képviselőtársam azt mondta, hogy nincs új fejlemény.

A magyar miniszterelnök például a civil szervezeteket nemrég idegen hatalmak ügynökeinek nevezte.

Ennél fontosabbnak tartom leszögezni, hogy nem egyszerű magyar ügyről van szó, európai ügyről van szó! Most történik meg először, hogy egy uniós ország miniszterelnöke saját politikai hatalmát az európai közösség alapértékeivel, elveivel és eszméivel szemben igyekszik megszilárdítani. Azt gondolom, hogy nekünk, európai parlamenti képviselőknek alapvető feladatunk, hogy ebben az ügyben kieresszük a hangunkat, szólásra emelkedjünk, és azt mondjuk ez egy európai ügy, nekünk kell megvédeni az európai politikát, az európai közösséget!